Como ponente alternativa del informe de la señora Kyllönen, he de agradecer el espíritu de buen trabajo y cooperación que hemos tenido con la ponente y con el resto de los colegas para, precisamente, reforzar —porque esa era la base— un control riguroso. De hecho, estamos avanzando en la obligatoriedad del tacógrafo digital para el 2022. Pero, en todo caso, no queremos que ese control resulte discriminatorio y roce el proteccionismo xenófobo. No queremos que el conductor sea el culpable. Las empresas y administraciones deben, en su cargo, facilitar toda la tarea posible de control, porque en la era del 5G es aberrante tener a los conductores parados en la carretera para controlar pilas de documentos en papel. Es peligroso y, además, humillante. Queremos, además, una aplicación proporcional, es decir, que estamos de acuerdo con la ponente, con la señora Kyllönen, en la exclusión del tránsito y el transporte internacional, y estamos en contra de la vuelta a casa del camión, que encontramos que es absolutamente aberrante. Sin embargo, necesitamos una vuelta a casa flexible para nuestros conductores españoles y portugueses.